Tyle mądrych ludzi na tej sali, tyle bogatych krajów, tyle wspaniałych pomysłów i programów, a nie jesteśmy w stanie poradzić sobie z dyktaturą w środku Europy.

To jest obsesja Unii Europejskiej i chleb codzienny części urzędników, ale one nas ograniczają.

Trzeba otworzyć Białoruś i Łukaszenko sam się skończy, i nie dawać żadnych koncesji politycznych. Oprócz wizy, wizy, wizy trzeba tutaj recytować nazwiska tych, którzy są zamknięci w więzieniu za politykę. To powinien być nasz pierwszy warunek podejmowania wszelkich rozmów.

A potem krok za krokiem wyłamać wszystkie kraty na Białorusi.